świetny specjalista tych relacji i tego sektora rolnego.

Nowa Zelandia jest eksporterem głównie produktów rolnych, natomiast Unia produktów przetworzonych do Nowej Zelandii.

Prawdą jest, że Nowa Zelandia jest konkurencyjna w stosunku do rolnictwa europejskiego, ale to nie oznacza, że mamy nie rozwijać handlu. Mamy wynegocjować odpowiednie warunki, partnerskie warunki, bo po prostu handel to podstawowy czynnik rozwoju i wzrostu i globalizacja na rynku światowym po prostu w tym kierunku idzie. Należy także oczekiwać, że Nowa Zelandia, która była częścią